El este binevenit în contextul crizei financiare și al datoriei suverane cu care se confruntă statele din zona euro. Este nevoie de o consolidare suplimentară a Pactului de stabilitate și creștere, pentru a asigura stabilitatea financiară și creșterea economică în cadrul zonei euro. Subliniez importanța protejării statelor membre de eventualele efecte negative ale unor perturbări financiare grave, iar prin combinarea pachetului de șase cu cele două noi rapoarte se urmărește tocmai acest lucru. Totodată, consider că problemele economice și sociale provocate de criză trebuie privite în ansamblu. Astfel, ar trebui luată în considerare nu numai situația bugetară din statele membre, ci și investițiile necesare pentru îmbunătățirea ei.